We gaan echt de goede kant op.

die rode loper voor ons bedrijfsleven, die zie ik nog niet zo erg. We hebben wel plannen voor een energie unie, want de energieprijzen zijn natuurlijk veel hoger dan in andere delen van de wereld. Daar moeten we echt met de interne markt snel werk van maken. We praten over een kapitaalmarkentunie, maar daar zijn we nog eerst met een groenboek bezig.

Welke kant gaan we nu op? Want als we die werkloosheid willen oplossen werkgelegenheid wordt gecreëerd door het bedrijfsleven en niet door de overheden.